virðulegi forseti ég legg hér fyrirspurn fyrir hæstvirtan félagsmálaráðherra um stuðningsforeldra en það er mjög mikilvægt úrræði sem við eigum hér í samfélaginu að geta fengið stuðningsforeldra til þess að taka við börnum sem af einhverjum ástæðum geta ekki verið heima hjá sér öllum stundum bæði er hér úrræði sem félagsmálastofnanir hafa á sínum snærum og svo einnig svæðisskrifstofur um málefni fatlaðra núna þessa dagana þegar við erum að ræða hve mikilvægt það er að vel sé búið að börnum sem eru send frá heimilum sínum á heimili annarra þá er mikilvægt að fá upplýsingar um það hjá hæstvirtum félagsmálaráðherra hvaða skilyrði stuðningsforeldrar þurfi að uppfylla til að geta tekið að sér þetta hlutverk það kom mér nefnilega á óvart þegar kona nokkur kom að máli við mig og sagði mér það að hún þyrfti ekki að uppfylla nein skilyrði þegar hún tæki að sér fatlað barn sem stuðningsforeldri hún hafði áður verið stuðningsforeldri fyrir félagsmálastofnun þar sem það voru mjög harðar kröfur um það heilbrigðisvottorð og heimilið skoðað ég veit ekki hvort það var sakavottorð líka en það voru mjög ákveðin skilyrði um það sem þau þurftu að uppfylla til þess að geta verið stuðningsforeldrar fyrir börn frá félagsmálastofnun aftur á móti þegar hún ákvað að vera stuðningsforeldri fyrir fatlað barn þá var ekki óskað eftir neinu

við hana þetta vakti furðu mína og undrun og þess vegna spyr ég hæstvirtan ráðherra fyrstu hvaða skilyrði þurfa þeir sem gerast stuðningsforeldrar að uppfylla annað hvernig er eftirliti með stuðningsforeldrum háttað fer það fram reglulega þriðja hvernig er greiðslum til stuðningsforeldra háttað hversu háar eru þær og hvað er innifalið í þeim er litið á greiðslurnar sem laun eða kostnað við barnið

fullkomlega eðlilegt að fá upplýsingar um það hér mig langar til að bæta við einni lítilli spurningu áður en tíma mínum lýkur og spyrja hæstvirtan ráðherra hvort það sé rétt að menn geti sett upp sumarbúðir fyrir börn án þess að fá sérstakt leyfi til þess að setja það á laggirnar